Herr Präsident! In der Tat, die Kollegin Lochbihler hat Recht Zuerst geht es um die Menschen, um die Toten und die Verwundeten, und um diesen skandalösen Einsatz von Streumunition. Zum Zweiten geht es natürlich darum, einen Grenzkonflikt einzudämmen und friedlich zu regeln und dafür zu sorgen, dass er sich nicht zu einem Krieg ausweitet. Der dritte Punkt und auch diesem wollen wir uns zuwenden betrifft das unersetzliche Weltkulturerbe der Tempelanlage in dieser Grenzregion. Unser ehemaliger Kollege Karl von Habsburg, der Sohn Otto von Habsburgs, ist bei der Unesco verantwortlich für diese Themen und wird beim März Plenum hier in Straßburg sein, um uns intensiver darüber zu unterrichten. Ich glaube in der Tat, wir müssen konzertierte Anstrengungen unternehmen, um Friedensversuche und den Schutz von Menschen mit dem Schutz von Kulturgütern zu verbinden. Denn gerade wir in Europa wissen, welch entsetzliche Schneisen Kriege in die Kulturlandschaft schlagen können. Deshalb müssen wir uns überall in der Welt engagieren, wo kulturelles Erbe bedroht ist.